Pane předsedající, v prvé řadě mi dovolte poděkovat paní zpravodajce za její práci. Domnívám se, že dokument obsahuje zmínku o všech zásadních problémech, které dnes ztěžují přístup k léčivům občanům v Evropské unii. Tím nejzásadnějším z mého pohledu je problém tzv. paralelního reexportu, který sužuje zejména státy, jako je ten můj. Je třeba, aby orgány Evropské unie i členské státy vynaložily maximální úsilí za účelem zabránění paralelnímu obchodování s farmaceutickými produkty na nejvýnosnějších trzích, neboť to vede k nedostatku řady léků, z čehož vznikají mimořádně velká rizika ohrožující zdraví občanů, kteří jsou často dokonce nuceni léčbu přerušit. Věřím, že tuto věc zpráva jasně říká. Taktéž se domnívám, že se nám podařilo vyzvat k řešení zcela kontrole vymknutého práva duševního vlastnictví, které dnes umožňuje nové patentování produktu, který byl jen nepatrně upraven, s cílem prodloužit dobu ochrany léku na úkor hledání nových. Proto mě šokuje podání pozměňovacích návrhů pravice, která se snaží tyto odporné praktiky farmaceutického průmyslu dále chránit. Doufám, že kolegové vezmou rozum do hrsti a na něčem takovém se nebudou podílet. Co by mělo být znovu akcentováno i v souvislosti se včerejším Dnem vzácných onemocnění je to, že vývoj nových inovativních léčiv se nemůže řídit pouze pravidly trhu a mantrou nákladů na zisk, jak už tady dnes řekl i pan komisař.